Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, Cristian Buşoi, par rapport à ce plan, je voudrais féliciter la Commissaire parce que j'ai vu, hier, votre stratégie sur l'Union européenne pour la santé, et j'avoue qu'il y a beaucoup de points communs entre ce que nous avons travaillé

Vous avez notamment abordé le problème des stress tests, or vous savez que cela avait été une demande des Verts et je vous avais beaucoup interpellée sur ce sujet pour que nous fassions un état des lieux et que nous regardions, en cas de crise sanitaire, quel est l'état des systèmes de santé dans les différents pays, comment nous pouvons mieux harmoniser, comment nous pouvons comparer différentes stratégies, c'est très important pour avoir ensuite des réponses adaptées.

Nous, les eurodéputés, nous avons veillé à imposer certaines priorités à ce programme-cadre, en particulier à travers le soutien et la mise en place d'établissements public-privé pharmaceutiques sans but lucratif, pour produire des médicaments essentiels qui pouvaient manquer au niveau de l'Europe. Il s'agit de retrouver la souveraineté sanitaire. Et même à l'heure actuelle, au niveau de la crise, dans certains pays, il y a pénurie. Il est donc très important de le faire. On parle beaucoup aussi d'épidémie de cancers, ces maladies chroniques, et là, nous sommes pour la création d'un institut européen du cancer, qui aura notamment pour mission de faire la synthèse des registres nationaux, existants et à venir, et qui permettra de connaître précisément le nombre de cancers par pays, de quel type de cancer il s'agit, selon quelle classe d'âge ou quel sexe.

Mais la meilleure thérapie contre le cancer, rappelons le, est d'abord de ne pas en développer. Et l'Europe a une responsabilité sur les pollutions chimiques, sur les perturbateurs endocriniens, voire aussi sur les ondes électromagnétiques.